Hij geeft dat ook zelf aan en dat zullen wij ook kunnen doen.

Het gaat erom dat ik gewoon zie dat het toch wat verschillende kanten uitgaat. U hanteert andere cijfers, u hanteert andere basisjaren.